2014. Creo que hay dos campos que aquí se unen o se encuentran. Por una parte, la necesidad de responder a las crisis humanitarias crecientes que hay en el mundo —la mayor parte de ellas producidas por el hombre como consecuencia de guerras, de enfrentamientos, pero, cada vez más, como consecuencia del cambio climático sequías en grandes partes del mundo, huracanes, inundaciones, incendios de todo tipo—. Y, por otra, la necesidad de construir sentido de pertenencia ―de solidaridad― a los jóvenes y a los no tan jóvenes de la Unión Europea, que pueden intervenir para paliar el sufrimiento en todos estos campos en los que hay necesidad de ayuda humanitaria. Antes he escuchado decir que esto es un Erasmus, y se ha dicho despectivamente. Erasmus es de lo mejor que ha construido la Unión Europea. Pero esto no es un Erasmus. Un Erasmus beneficia a los jóvenes, que tienen una oportunidad educativa. Esto es una solidaridad de los jóvenes con otras personas que padecen una situación de necesidad. La diferencia no es menor.